Das kennen wir aus China. Ich habe keinen Vergleich angestellt, ich habe nur gesagt, das wäre der falsche Weg, ein europäischer Weg ist es nicht. Das Bild, das ich gezeichnet habe, ist, glaube ich, sehr realistisch für die Menschen vor Ort. Das, was angeblich wirtschaftlich dort erreicht werden soll, muss erst noch Wirkung zeigen.